frú forseti við alþingismenn fáum fjöldann allan af boðum um að mæta á fundi og ráðstefnur og ýmiss konar uppákomur í janúar barst okkur tölvupóstur með boð á tónleika sem báru heitið járn járn þessir tónleikar voru haldnir í þeim tilgangi að vekja athygli á starfsemi tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar

þarna fær ungt hæfileikafólk á tónlistarsviðinu tækifæri til að vaxa og þroskast við sína tómstundaiðju undir eftirliti og handleiðslu umsjónarmanna gróskan í íslenskri tónlist er ekki tilviljun heldur afrakstur ötuls starfs frumkvöðla tónlistarþróunarmiðstöðin er á hólmaslóð í reykjavík þar eru fimmtán æfingarými og þar æfa nú um fimmtíu hljómsveitir flestar eru þær skipaðar ungu fólki og þarna eru þau undir eftirliti í húsnæði sem er vaktað og meðferð áfengis og vímuefna er bönnuð tónlistarþróunarmiðstöðin er byggð upp að sænskri fyrirmynd þar opnuðu einkaaðilar æfingahúsnæði fyrir um fimmtán árum fljótlega varð allt fullt og yfirvöld félags og tómstundamála borgarinnar og sænska ríkið sáu sér hag í að koma að rekstri húsnæðisins vegna þess félags og forvarnagildis sem það hafði í svíþjóð eru menn á einu máli um að þetta æfingahúsnæði og önnur sem spruttu upp í kjölfarið séu vagga sænskrar nýsköpunar í tónlist gróskan í íslenskri tónlist sem kristallast á örlygshátíðinni ár hvert er ekki tilviljun heldur uppskera ötuls starfs frumkvöðla og sá tónlistarmaður sem okkur er kannski efst í huga í dag hlaut einmitt hér á íslandi sína eldskírn hjá tónlistarþróunarmiðstöðinni hér er ég að tala um elísabetu lovísu sem gengur undir listamannsnafninu leilo frú forseti nú er staðan þannig að framtíð tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar er óljós vegna fjárskorts reksturinn þar kostar um tuttugu milljónir á ári og félagsmenn þar sem eru um sjö hundruð fimmtíu greiða um ellefu og hálfa milljón á ári í félagsgjöld og húsaleigu ég fæ ekki betur séð en tónlistarþróunarmiðstöðin sé að sinna góðu starfi í þágu tónlistar og jafnframt góðu og uppbyggjandi félagsskapur fyrir ungt fólk og í ljósi alls þessa og til að fá umræðu um málið spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra fyrstu hvernig kemur ráðuneytið að starfsemi tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar annars veitir ráðuneytið miðstöðinni fjárhagslegan stuðning ef svo er ekki hefur ráðherra fyrirætlanir um að veita henni slíkan stuðning